Es un derecho fundamental que respeto, que defiendo, y usted no tiene más que ver mi trayectoria política para saber cuál ha sido mi posición ante su pregunta subliminal ¿cuál es mi posición ante la violencia de ETA?.